Señor presidente, desde que redactamos la Resolución común hasta ahora, Ronaldo Rodríguez, José Salas, Baptiste des Monstiers, Pierre Caillé, Gonzalo Domínguez, Leonardo Muñoz y Maurén Barriga han sido detenidos en Venezuela. Todos ellos son periodistas que trabajaban para dos medios europeos y que estaban cumpliendo con su trabajo. Por la información que acaba de dar en España el presidente de la Agencia EFE, se encuentran ahora en los calabozos del servicio secreto. Defendamos la posición que defendamos en esta Cámara, todos —todos— estamos a favor de la libertad de expresión, y todos estamos a favor de que los medios de comunicación puedan informar con libertad, porque todos creemos que la libertad de información es la vida misma de la democracia. Por eso, de acuerdo con el resto de proponentes de la Resolución común solicitamos que se añada un nuevo apartado después del apartado